Paní předsedající, já mám pouze jednu otázku, která souvisí s tezí, kterou znám z osmdesátých let, kdy jsem pracoval v příslušném akademickém ústavu.

Proč tedy Komise škrtá v oblastech vědy a výzkumu?